Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem! Gospa ministrica, delovna doba in višina pokojnine se odmerja na podlagi podatkov, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ima. Vsi vplačujemo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ampak za podatke iz preteklih let oziroma iz, torej let, ko smo bili zaposleni, se, pridobivajo podatki skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in pa po Zakonu o matični evidenci. Ta zakon o matični evidenci je bil spremenjen oziroma velja od prvega prvega dva tisoč štirinajst in tam se razume, da se upošteva za tako za delovno dobo, kot za, določitev višine pokojnine, kot verodostojne listine plačilne liste, ali, obrazec REKena. Zdaj vemo, da veliko podjetij tudi ni oddajalo pravilno podatkov, ali kaj podobnega, ugotavljamo kar naprej, da pač podatkov na SPIZ-u ni. Kopije plačilnih list so pa tudi vprašljive, a ne, ker tega po navadi dvajset let ne hranimo, ali pa celo trideset let ponekod, a ne. Tako, da me zanima, ker, imam pač podatek, da skladno s, torej Zakonom, o matični evidenci, tam piše sicer takole, ne: "Podatki o pokojninski dobi, ki niso vneseni v matično evidenco na podlagi prijav v zavarovanje in odjav iz zavarovanja, se nanašajo se vnašajo v matično evidenco na podlagi pravnomočnih odločb, s katerimi je pristojni organ ugotovil pokojninsko dobo, oziroma drugih javnih listin, iz katerih so razvidna obdobja in vrste dopolnjene pokojninske dobe." Zdaj, tukaj bi razumel, da vse listine, ki jih je izdal neki državni organ, ampak, zavod, pokojninski zavod upošteva, kot sem rekla REKena ali pa plačilne liste, in tudi če če tega ni, potem lahko ne moreš dokazati, kljub temu, da imaš morda od, strani DURS-a, oziroma danes FURS-a, odločbo o dohodnini, ki dokazuje, da si bil takrat zaposlen in tudi opredeljuje, kakšne dohodke si imel, ker na podlagi teh se ti je obračunala dohodnina. Tako, da me zanima, ali nameravate kaj spremeniti zakon, ali pa vsaj kakšno obrazložitev, ker mislim, da poleg REKena in plačilnih list bi morala veljati tudi kakšna druga listina. Saj po zakonu bi razumel, da tako je, ampak če boste vprašali na zavod, oni REKena ali plačilne liste, to me najprej zanima. Torej, ali boste kaj spreminjali zakon? Verjetno bi ga dejansko bilo treba novelirati glede na to, da, kot sem rekla, ni več DURS, ampak je že FURS, pa tudi še kaj drugega najbrž se je v teh petih letih spremenilo, tako da me najprej zanima to, ali načrtujete spremembo zakona oziroma novelacijo. In pa na podlagi teh podatkov, koliko ljudi v zadnjih letih se jim ni pravilno, ali pa se jim ni upoštevalo delovne dobe zato, ker niso prinesli ali REKena ali plačilne liste?